Te konsekwencje na rynku pracy i wzrost wydatków budżetowych z pewnością będą musiały zostać uwzględnione w ramach europejskiego semestru. Dla rynków pracy niezmiernie ważny jest stabilny rozwój gwarantujący powstawanie miejsc